Frau Präsidentin! Seit Tagen reden Menschen über den Vorfall von Halle, seit Tagen reden Menschen gegeneinander, aneinander vorbei. Die Rechten tun so, als hätten sie mit dem Vorfall nichts zu tun, als wäre nichts dabei, den Holocaust als Vogelschiss der Geschichte zu bezeichnen, als wäre nichts dabei, eine 360-Grad Wende bei der Erinnerungspolitik zu fordern. Auch heute reden sie so, als hätten sie nichts damit zu tun. Ich selber, Mitglied der jüdischen Gemeinde, ich selber, als Deutscher, als Europäer, ich habe mich geschämt, als ich von diesem Vorfall gehört habe. Und trotzdem stehe ich dazu, dass dieser Vorfall aus rechten Gründen zustande gekommen ist das gilt es doch anzuerkennen. Aber auch links der Mitte gibt es einiges zu tun. Auch wir machen es uns natürlich zu einfach, wenn wir nur auf die Rechten schauen. Viele solcher Debatten drehen sich im Kreis. Die endlosen Debatten, die wir jetzt haben ob Alleintäter oder nicht, ob Gamer Szene oder nicht, ob AfD verbieten oder nicht alles vergeblich, wenn wir nicht die richtigen Verantwortlichen finden. Verantwortlich sind wir selbst, nicht alle schuldig, aber alle verantwortlich. Wir verharren in Ritualen, statt Tacheles zu reden, auch über unser eigenes Verhalten und über das Verhalten unserer Familien und Kolleginnen und Kollegen. Und ja, wir können auch einfache Sachen einfach hier tun, wir können die NGOs absichern, die gegen Rechts und Linksantisemitismus kämpfen. Wir können die Rahmenbedingungen für Mindestsicherheitsstandards für jüdische Einrichtungen europaweit stärken. Wir können den Rahmenbeschluss über Rassismus auch präzisieren und zwar dahingehend, dass Hasskriminalität endlich in allen Mitgliedstaaten strafrechtlich verfolgt wird.

Das wäre ein richtiger Neustart für die neue Kommission.